Ces éléments m'amènent donc à penser que la proposition de notre rapporteur constitue le meilleur compromis possible pour donner aux services de la Commission et aux pays ACP le temps nécessaire pour conclure les négociations APE. Néanmoins, si lors du vote de demain, la date du 1er janvier 2016 n'obtenait pas de majorité, j'appelle les collègues à rejeter la proposition de la Commission.